Politica în domeniul concurenței este un element esențial pentru asigurarea competitivității economiei europene, iar parte integrantă a acesteia este controlul ajutorului de stat. Totodată, în contextul de criză, Comisia Europeană s a văzut nevoită să aprobe acordarea ajutoarelor de stat, în special pentru sectorul bancar, dar și pentru alte sectoare care s au aflat în dificultate. Statele membre au acordat, astfel, sume consistente sub forma schemelor de garanții, a schemelor de recapitalizare și a altor forme de finanțare a lichidităților instituțiilor bancare, cu scopul de a le furniza o sursă de finanțare și o garanție împotriva riscurilor. Comisia Europeană trebuie, însă, să supravegheze îndeaproape sectorul și să prezinte planuri de restructurare și de reglementare a instituțiilor financiare, pentru a garanta că acestea nu continuă să adopte un comportament de tip riscant, care pune în pericol stabilitatea financiară a Uniunii Europene. În caz contrar, ajutorul de stat nu face decât să contribuie la perpetuarea dificultăților financiare în Uniunea Europeană.